Celle ci n'a en aucun cas apporté de suite au mouvement de prospérité issu des années fastes de la reconstruction d'après guerre.

De plus, presque tous les pays européens ont un salaire minimum et ou un minimum vieillesse et ou des minima sociaux. Pourtant, tous ces minima sont eux mêmes en dessous du seuil de pauvreté. C'est donc une politique globale européenne de relance économique formant les individus et libérant les entreprises qui devient urgente, mais aussi de grandes politiques globales de responsabilité directe des États membres, qui devraient permettre de préserver leur système social.